Yo recuerdo el 14 de febrero de 2009, en la anterior legislatura.

Ésa era la política migratoria no basada en el reconocimiento de que la emigración es un derecho, no un delito, y que no hacía nada para garantizar un principio sagrado la petición de asilo. En Lampedusa, en 2009, ni se identificaba a las personas ni se gestionaban las peticiones de asilo hasta que la gente hizo lo que tenía que hacer sublevarse, organizar un motín, porque vivían como animales. De 2009 a 2011 no ha cambiado nada.

Esa es la hipocresía que hay que cambiar.